Voorzitter, ik kan uiteindelijk met die twintig weken meegaan.

Ik ben er ongelooflijk vóór dat ook vaders betrokken zijn bij de eerste weken na de geboorte van een kind.